Dobrovolné iniciativy na národní i evropské úrovni, v rámci nichž se někteří aktéři trhu zavázali k dodržování férového jednání, trpí prokazatelně řadou nedostatků.

Vzhledem ke vzrůstající roztříštěnosti pravidel na vnitřním trhu potřebujeme jednotný evropský rámec, který bude definovat společné zásady v boji proti nekalým obchodním praktikám. Tato zpráva požaduje nastavit spravedlivé konkurenční prostředí napříč členskými státy, jež umožní, aby trhy fungovaly tak, jak mají.

Vyzývá také ke zlepšení omezené spolupráce národních dozorových orgánů s cílem zlepšit potírání přeshraničních případů.